Az Európai Unió számára jelenleg futó hetedik keretprogram biztosítja, hogy megfelelő szintre tudja emelni kutatási politikáját.

Annak biztosítása érdekében, hogy a hetedik keretprogram továbbra is megfeleljen az európai elvárásoknak, szükségünk van egy konkrét adatokon alapuló időközi értékelés elkészítéséhez. Úgy gondolom, hogy az egyszerűsítés folyamata az egyik legfontosabb dolog, amit egy ilyen féléves értékelésben elmondhatunk. A tapasztalatok szerint is az adminisztratív eljárások összetettsége és nehézsége volt az, ami az egyik legnagyobb problémát jelentette kutatóink számára. A másik fontos dolog pedig a kkv k részvételének a javítása. Sajnos itt elmondható, hogy e téren még további erőfeszítésekre van szükségünk, bár tapasztalhatunk némi javulást az együttműködés területét érintő programokban. Egyetértéssel könyvelhetjük el a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus bevezetését is. Ezt mindenképpen folytatni és fokozni kell a hetedik keretprogram végéig, valamint az elkövetkező programokban is.